Należy wzmocnić pozycję odbiorców energii w ramach tego planu, usprawnić handel transgraniczny, zapewnić bezpieczeństwo dostaw, ułatwić produkcję energii elektrycznej z przyjaznych źródeł, a co za tym idzie zapewnić obywatelom zdrowsze środowisko, lepszy klimat.

równoległym zaangażowaniu samych odbiorców energii elektrycznej, ale co jest bardzo ważne musimy stworzyć skuteczny rynek mocy, i to ze wsparciem publicznym, bez tego nie osiągniemy tego celu. Przepisy, nad którymi debatujemy, idą w tym kierunku, dlatego je popieram.